V tomto pozdním čase si dovolím to trošku zase zkrátit a odlehčit. Já osobně považuji předložený návrh za velikánský úspěch, a to nejen pro Evropský parlament. Je důležité, aby Evropská unie dokázala reagovat na současnou situaci a chtěl bych poděkovat Junckerově Komisi za tuto celou iniciativu. Věřím, že čerpání z tohoto fondu, tak jak je v současné době právně nastaveno, bude přínosné nejen pro jednotlivé subjekty, ale především bude vykazovat velkou přidanou hodnotu Evropské unie.